Madame la Présidente, le prochain Conseil se déroule dans un moment de crise qui inquiète et déstabilise nos concitoyens. Dans les États membres, les plans de rigueur se multiplient, en ordre dispersé, et les dirigeants s'égarent dans de vaines querelles sémantiques. Eh bien, il faut sortir de tout cela. On ne rétablira pas la confiance sans un pilotage budgétaire et économique de l'Union européenne.

Il revient donc à la Commission d'exercer pleinement son droit d'initiative. J'aimerais quant à moi qu'elle fasse avancer un certain nombre de propositions. D'abord, la mise en place d'un Fonds monétaire européen pérenne et d'un marché obligataire européen. Ensuite, la coordination, vous l'avez dit, des budgets des États membres avec deux objectifs la recherche de finances publiques équilibrées, mais également la mise en synergie des investissements nécessaires pour l'avenir. En outre, la création, au plan européen, d'une taxe sur les institutions financières pour éviter que le contribuable ait un jour encore à financer les banques, le rapprochement à moyen terme de nos législations fiscales, en particulier de celles qui pèsent sur les sociétés et, enfin, un budget européen plus important avec des ressources propres. Un mot sur les sanctions pour moi, la question ne devrait pas être d'en rajouter, mais enfin de les appliquer.